Chciałabym pogratulować Salvadorowi Garridze tak znakomitego sprawozdania dotyczącego wieloletnich ram finansowych sprawozdania, które otrzymało bardzo silne poparcie komisji SURE. Mam nadzieję, że sprawozdanie to będzie stanowiło ważną podstawę do rozpoczynających się już wkrótce negocjacji dotyczących nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Bardzo cieszę się, że posłowie zdecydowali się poprzeć zaproponowaną przeze mnie poprawkę dotyczącą wzmocnienia polityki na rzecz młodzieży.

Dlatego właśnie takie programy jak Młodzież w działaniu, Uczenie się przez całe życie programy, które mają tak niski koszt na jednego beneficjenta i bardzo wysoką skuteczność powinny być utrzymane jako oddzielny element przyszłych wieloletnich ram finansowych, a także programy te zasługują na znacznie wyższe finansowanie.

Polityka spójności nie tylko odgrywa ważną rolę w realizacji założeń strategii Europa 2020, lecz przede wszystkim ma za zadanie pogłębianie integracji i solidarności europejskiej poprzez zmniejszanie wciąż niestety istniejących różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych w Unii Europejskiej.